Preocuparea pentru natură ca resursă și moștenire pentru generațiile viitoare trebuie să fie permanent în atenția tuturor cetățenilor. Politica de mediu nu acționează niciodată singură, ci ea reflectă interesul întregii societăți civile în această direcție, dovadă existența a numeroase organizații de mediu. Pe de altă parte, există rețineri din partea industriei în momentul în care obiectivele de mediu pot impune o serie de limite competitivității industriale cu efecte asupra creșterii economice. Aceste aspecte nu fac decât să atragă atenția asupra nevoii unei abordări concertate la nivel european, care trebuie să ia în considerare specificități locale și regionale. Europa are nevoie de politică de mediu activă și integrată, capabilă să răspundă tuturor provocărilor cu care se confruntă, inclusiv în plan economic, dar și de o cooperare mai bună între regiuni și la nivel transfrontalier, în special cu țările care nu sunt membre ale Uniunii. Poluarea nu are frontiere și e nevoie de implicarea tuturor factorilor din țările terțe pentru a proteja natura, ecosistemele și zonele protejate, indiferent unde sunt ele plasate.